hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp alþingis sem ég flyt ásamt fjórum öðrum háttvirtum þingmönnum arnbjörgu sveinsdóttur formanni þingflokks sjálfstæðismanna lúðvíki bergvinssyni formanni þingflokks samfylkingarinnar siv friðleifsdóttur formanni þingflokks framsóknarmanna og kristni h gunnarssyni formanni þingflokks frjálslyndra lögin um þingsköp alþingis eru frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt en þá voru sett ný heildarlög um þingsköp alþingis í kjölfar stjórnarskrárbreytingar um afnám deildaskiptingar þingsins þótt þá yrðu miklar breytingar á skipulagi alþingis urðu í raun litlar efnisbreytingar á þingsköpunum sjálfum var um það talað á þeim tíma að það verkefni biði þingmanna að fara í endurskoðun þingskapa þegar nokkur reynsla væri á það komin fyrir þingmenn að starfa í einni deild aðeins tveimur árum seinna árið nítján hundruð níutíu og þrjú var þó fyrsta breytingin gerð en þá náðist samkomulag um að setja tímamörk á ræður við fyrstu umræðu um lagafrumvörp auk nokkurra annarra atriða svo sem að afnema svokallaðar þingskapaumræður sem voru gróflega misnotaðar til efnisumræðna um mál en taka í staðinn upp annars vegar umræður um störf þingsins og hins vegar umræður um fundarstjórn forseta sem áttu þá að snúast einvörðungu um formsatriði allir vita raunar hvernig það hefur gengið jafnframt urðu þá þingmenn úr stjórnarandstöðu formenn nokkurra nefnda um mitt kjörtímabilið nítján hundruð níutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og níu er ólafur g einarsson var forseti alþingis hófst skipuleg vinna við endurskoðun þingskapa bæði á vettvangi forsætisnefndar og með formönnum þingflokka um það starf allt er mér vel kunnugt því að ég var þá einn af varaforsetum alþingis þetta starf bar þann árangur að eftir áramótin nítján hundruð níutíu og átta til nítján hundruð níutíu og níu var lagt fram frumvarp um gagngerar breytingar á þingsköpum alþingis að því stóð öll forsætisnefnd þingsins ólafur g einarsson forseti og varaforsetarnir ragnar arnalds guðni ágústsson guðmundur árni stefánsson auk þess sem hér stendur þingflokksformenn sem að málinu unnu studdu það líka en tveir þeirra þáverandi formaður þingflokks alþýðubandalagsins svavar gestsson og þáverandi formaður þingflokks sjálfstæðismanna geir h haarde skipuðu um tíma eins konar undirnefnd til þess að gera drög að ýmsum ákvæðum í frumvarpinu að þessu vék raunar svavar gestsson í kveðjuræðu sinni á þinginu þetta vor en þar sagði hann meðal annars með leyfi forseta

ég tel að þingið sé að styrkjast og er sáttur við það að hafa átt aðild að því að skrifa niður ásamt ýmsum góðum mönnum ég leyfi mér að nefna hæstvirtur núverandi fjármálaráðherra það er geir h haarde núverandi forsætisráðherra dálítið af þeim textum sem nú liggja fyrir varðandi breytingar á lögum um þingsköp alþingis ég tel að þessir hlutir séu í jákvæðri skynsamlegri þróun í þá átt að styrkja þingræðið frumvarp þetta sem var að mörgu leyti mjög róttækt náði ekki fram að ganga miklar hræringar voru þennan vetur í stjórnmálum þingflokkar klofnuðu eða sameinuðust en nýr þingflokkur óháðra undir forustu háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar og ögmundar jónassonar lagðist algerlega gegn frumvarpinu og á þeim stutta tíma sem til stefnu var fram að kosningum tókst ekki að afgreiða frumvarpið ég og margir fleiri bundum vonir við það að takast mætti að ná sáttum um breytingar á þingsköpum alþingis þegar nýtt þing kom saman eftir kosningar nítján hundruð níutíu og níu af því varð hins vegar ekki forveri minni í embætti sólveig pétursdóttir lagði sig mjög fram á síðari hluta seinasta kjörtímabils að ná samkomulagi um breytingar á þingsköpum en hún náði ekki samstöðu þingflokkanna um önnur atriði en þau sem kalla mætti tæknilegar breytingar og þau voru raunar að mestu tekin upp úr frumvarpinu frá nítján hundruð níutíu og níu ég hef skilið niðurstöðu þess máls þannig að það hafi þó komið til álita að breyta reglum um ræðutíma ef unnt væri að setja þær breytingar í stærra samhengi fá til dæmis ráðherra að borðinu bæta aðstöðu stjórnarandstöðunnar ekki síst í nefndum og fá til þess aukið fé

er ég tók við kjöri sagði ég meðal annars í ávarpi mínu þegar ég vék að slakri útkomu alþingis í könnunum sem gerðar hafa verið á afstöðu þjóðarinnar til þingsins með leyfi forseta eigi að síður tel ég að umræðuhættir á alþingi eigi hér nokkra sök en það er sá þáttur þingstarfanna sem er sýnilegastur okkur ég hvet til þess að við öll tökum saman höndum og bætum hér um það á að vera hlutverk okkar að setja þann svip á löggjafarsamkomuna að hún njóti virðingar með þjóðinni og hafi trúverðugleika og enn fremur þetta með leyfi forseta það er þrálátt viðhorf að sterk stjórnarandstaða feli það í sér að halda margar ræður og langar í þessum sal ég held að tími sé kominn til að endurskoða skipulag umræðu um þingmál alþingi er einn meginvettvangur stjórnarandstöðunnar í hinu pólitíska starfi hún þarf því hver sem hana skipar hverju sinni á því að halda að þingið hafi sterka stöðu það njóti trausts og að vel sé að því búið þannig að málflutningur stjórnarandstöðu og hið mikilvæga aðhaldshlutverk hennar fái hér þann búning og styrk sem bestur kostur er á ég er ekki að kalla eftir styttri umræðum heldur skýrari skoðanaskiptum betra skipulagi og betri undirbúningi umræðna en oft hefur verið og enn við þingsetningu nú í haust sagði í ávarpi mínu er ég vék að bættri aðstöðu þingmanna og betri starfsháttum þingsins með leyfi forseta að þessu hef ég unnið í sumar og mótað tillögur í þeim efnum með góðum stuðningi forsætisnefndar ég hef rætt við formenn stjórnmálaflokkanna og formenn þingflokkanna og kynnt þeim hugmyndir mínar um bætta starfshætti þingsins ég hef haft að leiðarljósi að alþingi njóti virðingar með þjóðinni og starfshættir þingsins skapi trúverðugleika í viðræðum okkar í sumar hafa fjölmörg atriði verið rædd en það sem ég hef einkum lagt áherslu á lýtur að starfstíma þingsins umræðuforminu á þinginu starfi fastanefnda og starfsaðstöðu þingmanna og síðar sagði ég með leyfi forseta annað meginatriði í þeim hugmyndum sem ég hef sett fram er nýr rammi við umræður um þingmál á alþingi hér hef ég í huga að gera umræður markvissari og snarpari en nú er en draga úr löngum ræðum og fá þannig betur fram mismunandi sjónarmið þingflokka og þingmanna til mála ég rifja

verið krafa um það meðal alþingismanna að starfsaðstaða þeirra verði bætt og umræðuforminu á þinginu breytt afstaða mín í því máli hefur líka verið skýr og þess vegna hófst ég handa um það um leið og ég tók við þessu embætti að vinna að breytingum á þingsköpum alþingis meginsjónarmið mitt í þessu verkefni hefur verið að ná fram víðtækum breytingum sem tækju til margra þátta í fyrsta lagi starfs okkar í þessum sal í öðru lagi starfs þingmanna í nefndum og í þriðja lagi starfs okkar úti í kjördæmunum ég tel algerlega ljóst að breytingar á umræðuforminu hér í þingsalnum sé ein grundvallarforsenda fyrir því að bæta skipulag á vinnubrögðum í þinginu það eitt nægir að vísu ekki en er forsenda margs annars það þarf jafnframt að auka gæði löggjafarstarfsins efla eftirlitshlutverk þingsins og skipuleggja að öðru leyti störf alþingismanna miklu betur en verið hefur síðasta vor komu til starfa á alþingi tuttugu og fjórir nýir þingmenn flestir komu úr öðrum krefjandi störfum í samfélaginu margir þeirra hafa komið að máli við mig eða látið þá skoðun sína í ljósi opinberlega að þeir telji að töluvert skorti á að störfum hér á alþingi sé skipað með þeim hætti sem hæfi samtíma okkar ég verð því miður að viðurkenna að þessi gagnrýni á töluverðan rétt á sér kröfur til alþingismanna verða sífellt fleiri ekki bara við þá vinnu sem fram fer á vettvangi þingsins heldur ekki síður í kjördæmum í alls konar félagslífi öðru alþjóðlegu samstarfi og svo framvegis þessu er ekki hægt að sinna svo að vit sé í nema eitthvert skipulag sé á hlutunum og að við getum séð fram í tímann í verkum okkar svo að ekki sé minnst á þann rétt alþingismanna alveg eins og annars fólks að fá tækifæri til að njóta eðlilegs fjölskyldulífs og tómstunda sú krafa er auðvitað vaxandi og breyttir þjóðfélagshættir knýja þar æ fastar á það var nefnt á einum fundi af mörgum um undirbúning þessa frumvarps hvort ekki væri eðlilegast að þingið lyki störfum sínum klukkan fimm síðdegis eins og flestar aðrar stofnanir í samfélaginu ja hví ekki

hér klukkan fimmta það frumvarp sem hér er komið fram miðar að því að mæta þessum kröfum með einhverjum hætti mér er auðvitað ljóst að þetta er aðeins skref í áttina enn er mörg atriði í skipulagi okkar og störfum sem eftir er að fara vel í gegnum ég nefni þar sérstaklega nefndastarfið skipulag þess og vinnubrögð og fleira gæti ég nefnt í greinargerð með frumvarpi þessu eru meginmarkmið þess dregin saman í eftirtöldum fimm atriðum fyrstu að lengja reglulegan starfstíma alþingis þannig að þingið hefji störf í byrjun septembermánaðar að hausti og að reglulegum þingstörfum ljúki ekki fyrr en í maílok eða byrjun júní en mikilvægt atriði í því sambandi er hins vegar að þingfundadögum verði ekki fjölgað þeir hafa að jafnaði verið um hundrað á vetri annars að efla eftirlitshlutverk þingsins þannig að tækifæri þingmanna til að hafa eftirlit með störfum ráðherranna sé aukið og það er vissulega gert með þessu frumvarpi þriðja að draga úr kvöld og næturfundum þannig að þeir heyri helst til undantekninga þingfundir standi að jafnaði ekki lengur en fram að kvöldmat en sé þörf á lengri fundartíma sé því beint inn á eitt kvöld vikunnar það er þriðjudagskvöld þingmenn geta þá haft það í huga við skipulagningu starfa sinna í viku hverri fjórði að ráðherrar komi oftar á fundi þingnefnda fimmta að gera umræður markvissari og styttri en verið hefur með nýjum reglum um ræðutíma það hefur verið sagt að með þessum tillögum um ræðutíma sé verið að skerða málfrelsi þingmanna ekkert er fjær sanni ef eitthvað er tel ég að með þessu fyrirkomulagi sem lagt er til í frumvarpinu sé verið að auka málfrelsi þingmanna nú verða ekki takmarkanir á því hve oft menn geta tekið til máls við aðra umræðu um lagafrumvörp og skipst á skoðunum við aðra þingmenn þótt vissulega verði á því tímatakmarkanir forseti gaman á alþingi verður að ríkja gagnkvæm tillitssemi eins og raunar alls staðar annars staðar í samfélagi okkar menn verða að sýna sanngirni og hafa hóf á hlutum það fyrirkomulag sem við búum við hefur hvað eftir annað leitt til þess að þingmenn hafa þurft að taka sig af mælendaskrá vegna þess að aðrir þingmenn hafa verið svo frekir til tímans sem þeim hefur staðið til boða án takmarkana aðrir komast ekki að með sjónarmið sín fyrr en seint um kvöld eða að nóttu til og hafa þá stundum ekki aðstöðu til að tala eins og skipulagið er í dag ég tel því fremur að núverandi fyrirkomulag eins og það hefur verið skerði eðlilegt málfrelsi sem hér á að ríkja það á að vera keppikefli okkar þingmanna að hafa hér snarpar skipulegar og skemmtilegar umræður sem allir geta tekið þátt í sem vilja umræður sem sýna þjóðinni og umbjóðendum okkar að þingmenn vandi sig og kunni vel til verka og það komi fram í rökræðum á hinu háa alþingi samhliða frumvarpi þessu og mikilvægur þáttur þessa máls er samkomulag milli þingflokka sem að því standa um að bæta starfsaðstöðu þingmanna ekki síst stjórnarandstöðuþingmanna með ýmsum ráðum menn verða að hafa í huga að starfsumhverfi þingmanna er ekki allt skrifað í þingsköpin þar kemur margt fleira til lögin um þingfararkaup og þingfararkostnað hefðir og venjur sem skapast hafa í áranna rás hér er tekið á mörgum brýnum málum að mínum dómi en því er ekki að leyna að þeim fylgja allnokkur fjárútlát í breytingartillögum fjárlaganefndar við aðra umræðu komu fram þær tölur sem málið snýst um þær ráðstafanir sem samkomulag er um í þessu skyni eru eftirfarandi fyrsta að aðstoða minni hluta í nefndum og efla eftirlitshlutverk nefndanna ráðnir verði þrír nýir nefndarritarar á nefndasvið skrifstofu alþingis ekki síst til þess að aðstoða minni hluta nefnda í störfum sínum einum þeirra er ætlað að sinna sérstaklega fjárlaganefnd einkum minni hluta hennar meðan fjárlagaafgreiðsla stendur yfir á haustin en síðan nefndina í heild við eftirlitshlutverk hennar við framkvæmd fjárlaga á vetrar og vorþingi annars að formenn stjórnarandstöðuflokka fái aðstoðarmenn ráðnir verði aðstoðarmenn fyrir þá formenn stjórnarandstöðuflokka sem jafnframt eru alþingismenn þeir yrðu nú þrír aðstoðarmennirnir verði starfsmenn skrifstofu alþingis en ráðnir eftir tillögu formanna flokkanna hér er um löngu brýna úrbót að ræða því að starfsannir formanna flokka eru geysilega miklar það er ekki vansalaust að ekki skuli fyrir löngu hafa verið sköpuð þau skilyrði að formenn stjórnarandstöðuflokkanna hefðu slíka starfsaðstöðu þriðja að auka alþjóðasamstarf þingmanna þingmenn fái aukin tækifæri til að fylgjast með framvindu evrópumála og heimsækja í því skyni stofnanir e s b og efta nefndir evrópuþingsins og systurflokka í evrópuþinginu á þetta atriði hafa margir þingmenn lagt mikla áherslu enn fremur felst í þessu að þingmenn úr stjórnarandstöðu fái aukið svigrúm til þátttöku í alþjóðlegu samstarfi á vegum alþjóðanefnda alþingis en alþjóðanefndirnar eru fámennar og stjórnarandstaðan á því víða aðeins einn fulltrúa fjórði að breyta ritaraþjónustu þingflokkanna ritaraþjónusta þingmanna sem nú er á vegum skrifstofu þingsins

kjósa fimmta að þingmenn norðvestur norðaustur og suðurkjördæma fái aðgang að aðstoðarmönnum í tengslum við kjördæmabreytinguna árið nítján hundruð níutíu og níu var rætt um að þingmenn norðvestur norðaustur og suðurkjördæma fengju aðstoðarmenn eða stöðuhlutfall aðstoðarmanns með hliðsjón af því hve stór þessi kjördæmi eru og hve erfitt það er fyrir þingmenn þessara kjördæma að sinna þeim svo að sómasamlegt sé niðurstaðan á sínum tíma varð hins vegar sú að fá stjórnmálaflokkunum fé til ráðstöfunar í því skyni það er þó ljóst að það fé gengur að mestu í almennan rekstur stjórnmálaflokkanna og virðist ekki hafa veitt af því er nú lögð áhersla á að aðstoð við þingmenn þessara kjördæma verði bein en fari ekki í gegnum flokkana og að sú aðstoð tengist þannig hverjum og einum þingmanni sérstaklega í gegnum þingflokkana það væri síðan á valdi hvers þingmannahóps hvort hann sameinaðist um starfsmann þegar niðurstaða fjárlagaafgreiðslunnar liggur endanlega fyrir mun ég sem forseti beita mér fyrir því að settar verði nánari og skýrar reglur um þessa framkvæmd svo og fyrir breytingu á lögum um þingfararkaup og þingfararkostnað til að hafa traustan lagagrundvöll undir þessu fyrirkomulagi enda er hér um að ræða mikla breytingu á starfsaðstöðu þingmanna og nauðsynlegt að leggja skýrar línur fyrir framtíðina að þessu leyti ég hef hér fjallað almennt um baksvið og undirbúning þessa frumvarps mörg fleiri orð mætti hafa um það en ég læt þetta nægja að sinni um einstök atriði frumvarpsins get ég verið fáorður því að greinarnar skýra sig að mestu sjálfar þar sem skýringa er þörf eru þær prentaðar í athugasemdum við frumvarpsgreinarnar ég vil þó víkja aðeins að fáeinum atriðum sem lúta að samspili ráðherra og þingsins í annarri grein frumvarpsins er mikilvægt ákvæði og það undirstrika ég alveg sérstaklega um að þriðjungur nefndarmanna geti óskað eftir því að ráðherra komi á fundi nefnda í þinghléum það er í jólahléum páskahléum og sumarhléum en þó ekki frá fyrsta júlí til tíunda ágúst með þessu móti er þingmönnum og þá sérstaklega stjórnarandstöðu gert kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu jafnt á þingtíma sem í þinghléum þetta ákvæði tengist svo þriðju greinar frumvarpsins en þar er lagt til að fagráðherrar skuli á fyrstu vikum þings koma á fund þingnefnda og gera grein fyrir þeim þingmálum sem þeir áætla að leggja fram á löggjafarþinginu með því verður staða nefndanna styrkt og tengslin við ráðherra viðkomandi málaflokks efld sem ég tel mjög mikilvægt þá vil ég nefna tíunda og elleftu greinar frumvarpsins en þar er gert ráð fyrir breytingum á umræðum sem kallast hafa annars vegar um störf þingsins og hafa getað farið fram í upphafi hvers þingfundar og hins vegar óundirbúnar fyrirspurnir sem hafa verið að jafnaði aðra hverja viku er stefnt að því með nýju fyrirkomulagi að óundirbúinn fyrirspurnatími sem standi í hálftíma sem er meira en verið hefur verði á þingfundi tvisvar í viku í staðinn fyrir tvisvar í mánuði í greinargerðinni er nefnd sú hugmynd að fyrirspurnatímar verði á mánudögum og fimmtudögum það er fyrsta og síðasta fundadag vikunnar en heimild til þess að kveðja sér hljóðs undir liðnum um störf þingsins verði þar á móti tvisvar í viku t d á þriðjudögum og miðvikudögum og umræðutími verði lengdur úr tuttugu mínútum í þrjátíu í umræðum um störf þingsins verði formenn nefnda og formenn þingflokka að jafnaði helst til andsvara en ekki ráðherrar þótt þeim verði að sjálfsögðu ekki bannað að taka þátt í þessum umræðum þetta er nýmæli í fimmtándu greinar frumvarpsins er fjallað um samstarf forseta og formanna þingflokka og þær heimildir sem þeir hafa til að gera samkomulag um fyrirkomulag umræðna í einstökum málum þar sem vikið er frá reglum þingskapanna og settur rammi um umræðuna og lengd hennar slík vinnubrögð hafa tíðkast lengi og gefist vel í a lið greinarinnar er það nýmæli að þegar slíkt samkomulag er gert sé ræðutíma að hálfu skipt jafnt milli þingflokka og að hálfu sé höfð hliðsjón af stærð þingflokkanna þingflokkar eru mjög misstórir og sú skipting milli þeirra sem verið hefur það er alveg jöfn skipting milli þeirra hefur leitt til þess að þingmenn í stórum flokkum hafa haft minna tækifæri en þingmenn minni flokka til að taka þátt í umræðum ég tel því að þarna sé verið að jafna rétt þingmanna til þátttöku í umræðum sem skiptir mjög miklu máli tólfta og sextándu grein frumvarpsins setja heildarramma um umræðurnar um þingmál í sextándu grein er tafla með ræðutíma í einstökum tegundum umræðna og ég vísa almennt til hennar í tólftu greinar eru hins vegar ýmsar heimildir til frávika svo sem að rýmka ræðutíma um mál sem eru umfangsmikil eða mikilvæg svo og heimildir til að rýmka ræðutíma einstakra þingmanna eða ráðherra ef sérstaklega stendur á ég treysti á að þar verði gætt fullrar sanngirni því að engum gengur það til að skerða rétt nokkurs þingmanns

þá er lögð til sérstök undanþága um ræðutíma við aðra umræðu um lagafrumvörp þannig að tvöfalda skuli ræðutíma ef fyrir liggur rökstudd beiðni þingflokks þar að lútandi áður en umræðan hefst þessa heimild geta þingflokka nýtt sér tvívegis á hverju þingi

ráðgert að breytingar á þingsköpum gætu tekið gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta ég vil hins vegar við upphaf þessarar umræðu láta það koma

gert ráð fyrir því það hefur dregist nokkuð að fá frumvarpið fram og tók að mínu áliti allt of langan tíma að ná fullri samstöðu um efni þess milli þingflokka því miður tókst ekki að ná þingflokki vinstri grænna að þessu frumvarpi og hlýt ég að harma það það eru vissulega vonbrigði en það getur ekki stöðvað endalaust framgang þessa máls svo mjög sem meginþorri þingmanna kallar á breytingar á starfsháttum þingsins ég legg svo til hæstvirtur forseti að mál þetta gangi til allsherjarnefndar að lokinni þessari fyrstu umræðu